Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci! Ključni razlog za sprejetje novele zakona je sprejem družinskega zakonika, ki na novo ureja družinsko zakonodajo ter prinaša odločanje o družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča. Družinski zakonik se bo začel uporabljati sredi aprila, zato je potrebno v tem zakonu prilagoditi nekatere postopkovne določbe in terminološke pojme, vse z namenom izboljšanja otrok v družinskih razmerjih. Primarno in poglavitno vlogo v življenju otrok imajo njihovi starši. Posegi države v družino se lahko opravijo samo v skrajnih primerih, ki so natančno določeni z ustavo in zakonom. Socialni demokrati se zavedamo, da je ukrep namestitve otroka v rejništvo hud poseg v družino, saj se otroka loči od njegove matične družine, otroka se loči od staršev. Ne znamo si niti predstavljati, kako hud udarec to pomeni za otroka. Zato je še toliko bolj pomembno, da v prvi vrsti poskrbimo za otrokove pravice, za otrokovo korist, za njegove potrebe in želje. Otroci so naše največje bogastvo, zato je na nas vseh, da najprej poskrbimo za njih. V skladu s spremembami družinske zakonodaje in novim družinskim zakonikom bo zdaj sodišče tisto, ki bo odločalo o ukrepu namestitve otroka v rejniško družino. Prav je - in tudi stroka je ves čas poudarjala, da mora o ukrepih za varstvo koristi otrok odločati en organ v enem postopku. Če bo sodišče ugotovilo, da je to v otrokovo korist, bo torej s sodno odločbo odločilo, da se otroka namesti v rejništvo, obenem pa bo imenovalo tudi rejnika, h kateremu bo šel ta otrok. S predlagano novelo bo sodišče lahko po novem izdalo tudi tako imenovano izredno dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti, kar pomeni, da bo sodišče otroka lahko namestilo k otrokovemu sorodniku ali drugi osebi, ki je tesno povezana z otrokom, če bo ugotovilo, da je to v otrokovo korist, če bo sorodnik ali druga oseba izpolnjevala zakonske pogoje in če se bo s tem če se bo s tem tudi strinjal. In to tudi, če ta pred tem ne bo imela dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Spoštovane in spoštovani! S predlagano novelo se ureja tudi možnost podaljšanja veljavnosti rejniške pogodbe po dopolnjenem osemnajstem letu starosti otroka, tudi če se ta več ne šola, vendar nima drugih možnosti za bivanje, s čimer mu bo olajšalo reševanje zaposlitvenega kot tudi stanovanjskega vprašanja. V noveli je predviden tudi dvig plačila dela rejniku za devet evrov, in sicer iz sto dva, sto triindvajset cela enainpetdeset evra na sto dvaintrideset cela pet evra osnovne višine plačila dela za enega otroka oziroma polnoletno osebo v rejništvu. V skladu z novo ureditvijo v družinskem zakoniku se ureja tudi način razrešitve rejnika, in sicer določitev razlogov za razrešitev rejnika, vključno z možnostjo, da rejnik sam poda predlog za lastno razrešitev. S to novelo se spreminjajo tudi nekateri terminološki pojmi, in sicer, kot je bilo že povedano, roditeljska pravica se bo zdaj imenovala starševska skrb, institut odvzema poslovne sposobnosti pa se nadomešča z institutom skrbništva. Predlog zakona tudi bolj jasno določa pogoje za opravljanje je rejniške dejavnosti kot poklica. Po zadnjih podatkih je danes v rejništvu okrog osemsto petdeset otrok. Ti otroci zaradi situacije, v kateri so se znašli, potrebujejo še posebno pomoč in podporo. Potrebno se je zavedati, da je izvajanje rejniške dejavnosti zelo zahtevno in odgovorno delo, skrbniki skrbijo za otroke v tistem času, ko jim je v življenju najtežje, v času, ko so ločeni od svojih staršev. Opravljanje rejniške dejavnosti zato zahteva nenehno delo, izobraževanje, izpopolnjevanje, rejniki pa morejo dobro sodelovati tako s centri za socialno delo in sodišči kot tudi s šolami in ne nazadnje tudi z otrokovimi starši. Vsi smo dolžni skrbeti za dobrobit otrok, zato jih je potrebno čim bolj zaščititi im ji njim ponuditi varstva na vseh možnih področjih. Socialni demokrati zaradi vsega naštetega predlog novele zakona podpiramo. Hvala lepa.